frú forseti ég vil í upphafi þakka forseta fyrir þá skýrslu sem hún gaf áðan og ég tek jafnframt fram að hér er um afar alvarlegt mál að ræða ég tek undir það sem

þingið starfar á mjög mörgum stöðum í miðbænum það er með húsnæði á mörgum stöðum og meðal annars þess vegna hefði verið afar mikilvægt að láta vita á öllum þessum stöðum að um tilraun til árásar á þingið hefði verið að ræða þannig að allir þingmenn og allir starfsmenn þingsins hefðu þá getað sýnt aukna árvekni í störfum sínum og umgengni um gögn og þess háttar

að halda fundi með gestum sínum á og við skrifstofur sínar og það er sjálfsagt en ég hef ekki orðið var við að þær heimsóknir séu sérstaklega skráðar eða erindi séu sérstaklega skráð eða þess háttar í ljósi þessara atburða finnst mér að við þurfum virkilega að velta því fyrir okkur hvort ekki þurfi að gera slíkt að minnsta kosti með einhverjum lágmarkshætti en málið allt þarf að taka föstum tökum það þarf að rannsaka það betur og upplýsa þingmenn og starfsmenn í smáatriðum og tryggja að öryggi starfs og starfsmanna á þinginu verði áfram tryggt